frú forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu þar sem hann tæpti á mörgum mikilvægum málefnum sem ég mun í umboði mínu sem menntamálaráðherra taka upp líka á þeim vettvangi ég held að sé mjög mikilvægt að við sinnum þeim málum saman bæði menntamálanefnd norðurlandaráðs og norrænu ráðherrarnir

því það er nú svo að að þeim málum hefur verið sérstaklega mikið unnið innan norrænu ráðherranefndarinnar með sérstökum átaksverkefnum þar sem raunar hefur fyrst og fremst verið horft á skilning milli norsku sænsku og dönsku þar sem íslendingar og finnar hafa meira á jaðrinum finnar náttúrlega heldur meira en íslendingar verandi þar sem þeir tala jú tungumál sem er af öðrum uppruna finnsk til úkraínskum uppruna meðan við hin tölum öll tungumál af norrænum uppruna þó íslenskan hafi þar sökum hægfara þróunar breyst minna en hin málin

sérstök vitundarvakning um nauðsyn þess að tryggja kennslu í norrænum tungumálum milli landanna

hvort hann sér einhverjar nýjar leiðir þar ég deili áhyggjum háttvirts þingmanns en veit líka að að þessu er búið að vinna mikið og ýmsar leiðir sem hefur verið reynt að fara þannig að ég vil inna háttvirtan þingmann eftir því hvort hann sjái eitthvað fyrir sér sérstakt í þessum efnum sem ráðherranefndin og ráðið geti tekið